um klukkan þrjú þrjátíu í dag að loknum óundirbúnum fyrirspurnatíma fer fram umræða utan dagskrár um fjárhagslega stöðu álftaness og annarra sveitarfélaga málshefjandi er háttvirtur þingmaður magnús orri schram samgönguráðherra kristján l möller verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein